Aplazar este voto o enmendar el informe es condenar a millones de europeos a tener que pedir un visado para poder viajar al Reino Unido o del Reino Unido a la Unión Europea.

Nuestro deber es defender a los ciudadanos de la Unión Europea, y es lo que le pido que haga a esta Cámara.